ég tala fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö og lögum um málefni aldraðra númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu með síðari breytingum þetta er nefndarálit frá félags og tryggingamálanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund sturlaug tómasson frá félags og tryggingamálaráðuneyti og sigríði lillý baldursdóttur og ágúst þór sigurðsson frá tryggingastofnun ríkisins einnig hafa nefndinni borist sjö umsagnir um málið hinn fyrsta janúar síðastliðnum fluttust málefni aldraðra og almannatryggingar frá heilbrigðisráðuneyti til félags og tryggingamálaráðuneytis samanber lög númer hundrað og níu tvö þúsund og sjö

frumvarp þetta er í meginatriðum byggt á tillögum verkefnisstjórnar sem skipuð var af félags og tryggingamálaráðherra og yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um fyrstu aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja frá fimmta desember tvö þúsund og sjö verkefnisstjórnin sem skipuð var vinnur áfram að heildarendurskoðun almannatryggingalöggjafarinnar og á að skila tillögum fyrsta nóvember næstkomandi í frumvarpinu er kveðið á um að frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega á aldrinum sextíu og sjö til sjötíu ára verði hækkað í hundrað þúsund krónur á mánuði megintilgangur þess er að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku og gera ellilífeyrisþegum kleift að afla sér aukinna tekna af atvinnu án þess að bætur frá tryggingastofnun ríkisins skerðist gert var ráð fyrir í greinargerð með frumvarpinu að lagðar yrðu fram tillögur sem tryggðu örorkulífeyrisþegum sama frítekjumark eða ígildi þess nefndin gerir ráð fyrir að tillögur berist frá örorkumatsnefnd forsætisráðherra á vorþinginu þannig að hægt verði að afgreiða þá lagasetningu fyrir gildistöku fyrsta júlí næstkomandi í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja er kveðið á um að ríkissjóður tryggi ellilífeyrisþegum lífeyri að lágmarki tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði frá lífeyrissjóði eða sambærilega réttarbót með öðrum hætti og aftur er miðað við fyrsta júlí næstkomandi í verkefnisstjórn félagsmálaráðherra var lagt til að greiðslur þessar yrðu inntar af hendi af hálfu söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda ekki er gert ráð fyrir þessum greiðslum í frumvarpi þessu þar sem lífeyrissjóðir heyra undir fjármálaráðuneyti sem mun leggja fram sérstakt frumvarp um greiðslurnar nefndin telur mikilvægt að þeirri vinnu verði hraðað svo bæta megi stöðu tekjulægstu hópa ellilífeyrisþega í landinu athugasemdir komu fram á fundi nefndarinnar varðandi fjárhæð vasapeninga í sjöttu greinar frumvarpsins þar sem segir að hún sé allt að tuttugu og átta

nefndarálitinu að upphæðin er látin standa í frumvarpinu en er uppreiknuð á hverjum tíma með ákveðnar hefur í reglugerðum þannig að eftir samþykkt frumvarpsins mun þessi upphæð miðað við núverandi reglur verða þrjátíu og sex þúsund sjö hundruð fimmtíu og fimm og það er skýrt í nefndarálitinu

í stað einstaklings til samræmis við orðalag þriðju greinar frumvarpsins hins vegar telur nefndin rétt að nota orðið greiðslur í stað orðsins bætur í f lið fyrstu grein og f lið níundu grein frumvarpsins en þetta er bara spurning um að fara rétt með að þarna er um að ræða greiðslur en ekki bætur nefndin leggur áherslu á að afgreiðslu málsins verði hraðað svo að þau ákvæði frumvarpsins sem taka eiga gildi fyrsta apríl næstkomandi komi til framkvæmda á réttum tíma nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta rita

félags og tryggingamálanefndar ármann krónu ólafsson ögmundur jónasson með fyrirvara kristinn h gunnarsson pétur h blöndal með fyrirvara jón gunnarsson valgerður bjarnadóttir árni johnsen og birkir

ég ætla að fagna því og þakka það að nefndarmenn lögðust allir á eitt um að afgreiða málið nú fyrir páska og við bindum vonir við að málið fái umræðu í dag og leitað verði afbrigða þannig að hægt verði að afgreiða það svo greiðslur samkvæmt frumvarpinu þurfi ekki að bíða og komi til strax núna fyrsta apríl þá er það sem kemur til framkvæmda fyrsta apríl eða afnám skerðingar tryggingabóta vegna tekna maka þær aðgerðir sem tengjast og vangreiðslu tryggingabóta það er það er níutíu þúsund króna frítekjumark á fjármagnstekjur og það er sem sagt endurreikningur bóta og vistunarframlags sem koma til framkvæmda fyrsta apríl það er hækkun á vasapeningum íbúa á stofnunum um þrjátíu prósent í þessa tölu sem áður var sagt þrjátíu og sex þúsund fimm hundruð og auk annarra breytinga svo sem lækkun skerðingarhlutfalls ellilífeyris úr þrjátíu í tuttugu og fimm prósent síðan koma til framkvæmda fyrsta júlí frítekjumark vegna atvinnutekna sextíu til sjötíu ára það er hækkað í hundrað þúsund krónur á mánuði en áður hafði verið samþykkt að atvinnutekjur sjötíu ára og eldri skerði ekki bætur það liggur fyrir yfirlýsing um það að menn muni vinna að því matsnefnd forsætisráðuneytis að tryggja öryrkjum sambærilegar bætur frá og með fyrsta júlí og þrátt fyrir afgreiðsluna nú munu þær bætur koma inn í þingið og hljóta afgreiðslu við treystum að það verði fyrir fyrsta júlí þannig að bæturnar komi til greiðslu á þeim tíma sem fyrirfram var ákveðið fyrsta júlí koma svo ákvæði um fjárhæð aldurstengdra örorkubóta þær eru hækkaðar og það kemur sérstakt þrjú hundruð króna frítekjumark á lífeyristekjur og örorku lífeyrisþega sem sagt þær skerði ekki tekjutryggingarnar samanber fimmtu greinar þetta kemur allt til framkvæmda fyrsta júlí síðan kemur samkvæmt frumvarpinu til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og níu skerðingar á lífeyri þar sem innlausn séreignarsparnaðar mun ekki skerða lengur lífeyrisgreiðslur það verður afnumið eins janúar tvö þúsund og níu það kemur fram í frumvarpinu fyrirheit um að tuttugu og fimm þúsund krónur úr lífeyrissjóði til ellilífeyrisþega eins og ég var búin að geta áður og er í nefndarálitinu að það hefði átt að koma inn í frumvarpið en það náðist ekki og fjármálaráðuneytið mun vinna úr því enda

skattanefnd ég treysti á það að frumvarpið verði afgreitt í dag og fagna þeim bótum sem frumvarpið hefur fyrir hag aldraðra og öryrkja í landinu það kom fram í umræðunni í nefndinni að við hefðum gjarnan viljað sá ýmislegt fleira gerist og við það bindum við auðvitað vonir að það vinnist tími og tækifæri til að leiðrétta enn frekar hag þessara hópa því ekki veitir af kærar þakkir aftur til nefndarmanna og ég treysti á að